Hvala lepa. Jaz seveda predlagam, da na to da to temo odpremo in o njej razpravljamo na naslednji seji državnega zbora. To, kar smo danes slišali od predsednika vlade, resnično eno samo sprenevedanje ali se pa on dejansko ne zaveda, kako pomemben je ta resor in kaj dejansko bi to bilo potrebno narediti. Omenili ste šestdeset milijonov, da smo jih morali vrniti. Res je, ampak zakaj smo jih vrnili? Zaradi tega, ker nismo izpolnili načrt na izvedbenega načrta, ki smo se ga dejansko sami postavili v državi. Evropa nam da predplačila z namensko, zato da ne obremenjujemo nacionalnih proračunov. Predplačila so dana glede na načrt, ki si ga mi sami postavimo, in tega ne znamo izvrševati. A kaj to pomeni? Da več kot očitno nismo sposobni črpati s hitrostjo, ki smo si jo sami določili, in ne me prepričevati, da je to dobro, niti najmanj ni dobro. Dejansko so pomembne samo številke. Do danes smo počrpali nekaj več kot šestindvajset odstotkov. Šteje tisti denar, ki ga dejansko nazaj tudi dobimo. In v Bruslju ga imamo še vedno več kot dve milijardi, in če to ni neka tema, o kateri bi morali prioritetno govoriti, potem pa tudi ne vem, kaj je tema za državni zbor in ne nazadnje tudi za vašo vlado. Za to, spoštovani poslanci, predsednik, državnega zbora, seveda predlagam, da na naslednji seji opravimo razpravo na to temo. Hvala.